Selon moi, les diverses avancées de ce texte ne sont pas anecdotiques pour la suite des négociations du paquet Asile, si nous voulons donner au texte qui le compose toute la cohérence que celui ci mérite.

Je sais que cette démarche n'est pas nécessairement partagée par certains États membres au Conseil.

Nous ne devons pas avancer simplement pour avancer. Par ailleurs, l'argument des coûts, que nous entendons encore régulièrement au cours de nos échanges, constitue un argument inadéquat, même en ces temps de contraintes budgétaires. La rationalisation des coûts, telle qu'elle est exprimée parfois par certains États membres, répond seulement à une vision à court terme qui ne parviendra pas à résoudre les problèmes d'ordre structurel du système européen d'asile. Aujourd'hui, la tendance est à la méfiance et au rejet de ceux qui abordent le territoire européen. Pour lutter contre cette méfiance, des règles claires et partagées doivent être édictées. C'est tout l'enjeu de la réforme du paquet asile, dont la conclusion selon des normes harmonisées seraient, à l'évidence, tout à l'honneur de l'Union.